Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa dovrebbe aiutare i bambini che scappano dalla guerra, ma non lo fa e mi chiedo non lo fa per incapacità o per complicità è incapace o complice dei delinquenti, dei trafficanti di essere umani che organizzano viaggi della morte? Perché l'Unione europea lascia morire ogni anno centinaia di bambini nel Mar Mediterraneo? Perché non si creano corridoi umanitari per accogliere in Europa, in modo legale e sicuro, i veri profughi, evitando così l'arrivo di tanti clandestini che vengono sfruttati dalla malavita per il commercio di droga, per la prostituzione minorile e per il traffico di organi? Ogni giorno in Italia scompaiono 28 minori non accompagnati. L'associazione Penelope è venuta qui al Parlamento a chiederci di affrontare a livello europeo il fenomeno delle migliaia di minori non accompagnati scomparsi.